Pani Przewodnicząca!

Osoby niepełnosprawne, które stanowią niemal 20 wszystkich obywateli Unii Europejskiej, napotykają szereg barier, zarówno fizycznych, psychicznych, jak i regulacyjnych, które sprawiają, że często nie decydują się one uczestniczyć w wyborach.

Unia Europejska jako sygnatariusz konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych zobowiązała się dbać o włączenie osób niepełnosprawnych w życie społeczne i ich aktywną partycypację. Aby wprowadzić realną zmianę i dać wszystkim osobom niepełnosprawnym możliwość głosowania w przyszłym roku, potrzeba podjęcia zdecydowanych kroków wśród wszystkich decydentów nie tylko na poziomie europejskim, ale także krajowym i lokalnym. Zapewnienie dostępności lokali wyborczych czy możliwości głosowania korespondencyjnego bądź online to ważne kwestie, które jednak muszą zostać zrealizowane w obrębie państw członkowskich.